Paní předsedající, já mám takovou poznámku k velmi důležité směrnici, kterou v těchto dnech projednáváme, ke směrnici o boji proti praní špinavých peněz. Boj proti organizovanému zločinu je mimořádně důležitý, je to velmi důležité téma. Na druhou stranu je třeba vždy přemýšlet o tom, jak ta právní úprava konkrétně vypadá. A já tady vystupuji z toho důvodu, že se v poslední době na mě v České republice obracejí čeští starožitníci, lidé, drobní živnostníci, kteří poctivě dělají svoji živnost a bojí se toho, že pokud bude přijata směrnice v podobě, jak je zde debatována, tak nebude postihovat praní špinavých peněz, ale bude šikanovat malé obchodníky, drobné podnikatele a bude výrazně komplikovat jejich práci. A my bychom měli takovéto hlasy brát velmi vážně, jsou to občané EU, a přemýšlet, jestli legislativa, kterou přijímáme, která je přijímána v dobré víře, nemůže naopak poškozovat a fungovat tam, kde by fungovat neměla, tzn.